Madame la Présidente, c'était simplement pour s'épargner des tracas administratifs, pour dire que c'est un accord qui avait été conclu et que mon groupe est parfaitement d'accord avec M.